verði að viðurkenna að ég átta mig ekki alveg á hvað þessu innleggi um sáttaumleitanir varðandi framhald málsins það er alveg hárrétt sem háttvirtur þingmaður kemur að svo ég komi bara beint að því ég

og hirti ekki um að skoða og fylgjast með fjármálakerfinu þó var það þannig að samfylkingin kallaði til fjármaáeftirlitið og fór yfir allar kennitölur hjá fjármálaeftirlitinu kallaði eftir öllum þeim álagsprófum sem lögð hefðu verið á bankana viku fyrir hrun þar sem allt var í lagi ja það er spurning um það og það er spurningin hver átti að sjá það og hverjir við skulum bara viðurkenna það að menn stóðu ekki

menn ætla að beina athyglinni að bankahruninu að tveimur árum hví skyldi þá sá sem hér var að tala á undan mér og kemur með andsvar vilja hafa þau gleraugu á gott væri ef hann skýrði það við skulum reyna

það alveg klárt að ég hef brugðist í því að tala ekki miklu harðar gegn einkavæðingarhugmyndum og einstaklingshyggju en ég gerði með